Le premier mot est respect ce n'est pas ce Parlement qui a fait du Parlement européen le colégislateur en matière de gouvernance économique. Ce sont les gouvernements qui l'ont voulu dans le traité de Lisbonne. En tant que rapporteurs, nous n'estimons pas normal d'être informés de discussions importantes qui englobent le paquet gouvernance par la voie de Google ou de la presse anglophone. La première chose que je vous demande, Monsieur le Président, et que je demande aux collaborateurs de M. Van Rompuy, ici présents, c'est de nous respecter et de faire en sorte que ce Parlement puisse travailler. Le deuxième mot est démocratie. Nous n'avons jamais vu un système démocratique, depuis le dix huitième siècle, nier la séparation des pouvoirs comme le Conseil européen est en train de la nier. Dans la séparation des pouvoirs, il y a ceux qui décident et il y a ceux qui contrôlent. Le Conseil, avec votre complicité, Monsieur Barroso, est en train de s'arroger le droit de décider et de contrôler, c'est à dire dans le fond de ne rien faire. Le troisième mot est efficacité si nous continuons à diluer le contenu des propositions, nous allons arriver au plus petit dénominateur commun et nous savons ce que c'est.

Nous ferons notre travail. Ce Parlement demande le respect, il défendra la démocratie et l'efficacité.